virðulegi forseti mál þetta hefur fengið ítarlega umfjöllun í

háttvirtur formaður allsherjarnefndar birgir ármannsson gerði grein fyrir því hvað fór fram í allsherjarnefnd eftir að málinu var vísað eftir atkvæðagreiðslu eftir aðra umræðu um málið ég fór fram á að það yrði kannað ítarlega hvort svo gæti verið að þarna væri um brot að ræða gegn jafnræðisreglu íslenskra stjórnskipunarlaga en það var ekki talið af meiri hluta nefndarinnar ástæða til að verða við því við því er ekkert að segja í sjálfu sér umfram það sem ég hef þegar tjáð mig um hér og sé ekki ástæðu til að endurtaka það sem þegar hefur verið sagt í fyrri umræðum um málið en ítreka öll þau sjónarmið sem ég hef komið fram með hvað þetta varðar í nefndaráliti annar minni hluta voru settar fram breytingartillögur ákvæði til bráðabirgða eftir að málið hefur verið afgreitt með þeim hætti sem um ræðir og samþykktar breytingartillögur allsherjarnefndar sem voru samþykktar við meðferð málsins eftir aðra umræðu málsins þá dreg ég þær breytingartillögur til baka og líka ákvæði til bráðabirgða sé ekki ástæðu til að það sé greitt um það atkvæði hér ekki síst vegna þeirra ummæla sem komu fram af hálfu háttvirts formanns allsherjarnefndar birgis ármannssonar og hæstvirtan forseta alþingis sturlu böðvarssonar um það atriði að það yrði að tryggja öllum þingmönnum sambærilega aðstöðu hvað varðar aðstoðarmenn eins og reyndar kveðið er á um og varðar ákveðin tímamörk í ákvæði til bráðabirgða eins og ég hafði sett það fram þannig að ég tel að þær yfirlýsingar séu miðað við aðstæður ásættanlegar og að sjálfsögðu verður við það að miða að það búi allir þingmenn við sömu starfskjör að öllu leyti að sjálfsögðu ber að taka tillit til mismunandi aðstæðna

að þingmenn kjörnir á þjóðþing íslands eru þingmenn þjóðarinnar en ekki einhverra sérstakra hagsmuna